ég mæli fyrir nefndaráliti frá meiri hluta heilbrigðisnefndar um frumvarp til laga um sjúkratryggingar nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þá hljóð og fengið á sinn fund þá aðila sem greint er frá í nefndarálitinu en alls voru það þrjátíu og þrír aðilar sem voru talsmenn átján umsagnaraðila umsagnir bárust um málið frá þeim aðilum sem greint er frá í nefndarálitinu en þeir voru um fjörutíu umsagnaraðilar sem eru upptaldir í nefndarálitinu með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög um sjúkratryggingar þá er einnig lagt til að komið verði á fót nýrri stofnun sem annist um framkvæmd sjúkratrygginga kaup á vörum og þjónustu og samninga um endurgjald vegna heilbrigðisþjónustu í samræmi við stefnumörkun ráðherra á hverjum tíma stofnunin tekur við hlutverki tryggingastofnunar ríkisins hvað snertir framkvæmd sjúkratrygginga auk framkvæmdar sjúklingatryggingar samkvæmt lögum númer hundrað og ellefu tvö þúsund frumvarpið kemur í kjölfar breyttrar verkaskiptingar innan stjórnarráðsins er tók gildi um síðustu áramót með breytingum á lögum um stjórnarráð íslands verkaskiptingin fól meðal annars í sér að samhæfa og gera skilvirkara hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu gagnvart þeim sem hana veita og skipta verkefnum tryggingastofnunar ríkisins upp og afmarka sjúkratryggingar betur innan heilbrigðisráðuneytis og færa lífeyristryggingar og félagslegar bætur til félagsmálaráðuneytis frumvarpið er að meginstefnu annars vegar byggt á ákvæðum laga númer hundrað tvö þúsund og sjö um almannatryggingar fimmta kafla um sjúkratryggingar sem er að mestu efnislega óbreyttur en á talsvert öðru og skýrara formi hins vegar byggist frumvarpið á lögum um heilbrigðisþjónustu númer fjörutíu tvö þúsund og sjö um samninga um heilbrigðisþjónustu hvað þessa þætti varðar er því fyrst og fremst um formbreytingar að ræða en ekki miklar efnisbreytingar þá er í frumvarpinu kveðið á um nýja stjórnsýslustofnun eins og áður segir meiri hlutinn bendir á að stofnunin þarf að hafa breiða faglega þekkingu til að tryggja henni sterkt samningsumhverfi þannig þarf stofnunin að hafa á að skipa sérfræðiþekkingu sem tryggi að saman geti farið innan stofnunarinnar fagleg og fjárhagsleg hæfni til að meta sjálfstætt aðstæður við samningsgerð hverju sinni mat á heilsufarslegum þörfum notenda almennt og þeim áhættum sem kunna að felast í tilteknum aðgerðum eða aðgerðaleysi aðila sérstaklega meiri hlutinn leggur áherslu á að gert er ráð fyrir að þjónusta nýrrar stofnunar og viðmót hennar gagnvart þeim sem á þjónustu þurfa að halda verði einföld og skilvirk í þriðja kafla frumvarpsins er fjallað um sjúkratryggingar en í sautjándu og tuttugasta og aðra grein eru ákvæði um heilsugæslu og aðra sérhæfða heilbrigðisþjónustu meiri hlutinn telur rétt að taka fram að með sautjándu grein frumvarpsins eru heimildir til greiðsluþátttöku ríkisins í hjúkrun rýmkaðar frá gildandi lögum með því að þær eru ekki lengur bundnar við heimahjúkrun heldur einnig aðra sérhæfða hjúkrunarmeðferð utan sjúkrahúsa þá er í tuttugasta og aðra grein tekið fram að sjúkratryggingar taki til annarrar sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu og nefnt sem dæmi aðstoð ljósmóður við fæðingar í heimahúsum og sérhæfð meðferð alvarlegra húðsjúkdóma telur meiri hlutinn rétt að taka fram að upptalning þessi er ekki tæmandi og að undir þetta fellur einnig sængurlega í heimahúsum sálfræðileg meðferð og önnur þjónusta heilbrigðisstétta og starfsmanna sem samið hefur verið við samkvæmt ákvæðum þessum í frumvarpinu eru ákvæði um að sjúkratryggingastofnun geti áskilið vottorð sérfræðinga svo sem um nauðsyn þjálfunar eða hjálpartækis samkvæmt meðal annars tuttugasta og fyrsta og tuttugasta og sjöttu greinar frumvarpsins meiri hlutinn telur rétt að taka fram að þegar vísað er til sérfræðinga í frumvarpinu er ekki eingöngu átt við sérfræðinga innan sérgreina læknisfræðinnar heldur einnig sérfræðinga í viðkomandi greinum heilbrigðisstétta meiri hlutinn lítur þannig á að sérfræðingur í skilningi frumvarpsins sé einnig sérfræðingur á viðkomandi sviðum heilbrigðisþjónustu sem greiðsluþátttaka sjúkratrygginga tekur til samkvæmt samningum þar um í frumvarpinu eru engar nýjar gjaldtökuheimildir frá því sem nú er samkvæmt lögum og reglugerðum hins vegar ræddi nefndin ýmis atriði er varða gjaldtökuheimildir sem kveðið er á um í tuttugasta og níundu grein frumvarpsins í átjándu grein frumvarpsins er fjallað um að sjúkratryggingar taki til ókeypis vistar á sjúkrahúsum að ráði læknis í því sambandi ræddi nefndin sérstaklega um gjaldtöku á göngudeildum sjúkrahúsa vegna meðferðar og rannsókna án innlagnar meiri hlutinn leggur áherslu á að greiðsluþátttaka sjúklings vegna rannsókna og annars undirbúnings vegna innlagnar á sjúkrahús og vegna langvarandi meðferðar sem veitt er á göngudeild sjúkrahúsa án innlagnar verði skoðuð sérstaklega þar sem hún er mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga og felur jafnvel í sér mismunun milli sjúklingahópa og meðferða meiri hlutinn telur mikilvægt að þessi atriði verði til skoðunar í nefnd heilbrigðisráðherra um endurskoðun á gjaldtöku í heilbrigðisþjónustu sem fyrirhugað er að skili niðurstöðum á haustdögum á fundum nefndarinnar komu fram athugasemdir frá umboðsmanni barna um að með fyrstu málsgrein þrítugustu og aðra grein frumvarpsins séu lagðar til breytingar á rétti til sjúkradagpeninga frá gildandi lögum með því að réttur til sjúkradagpeninga er bundinn við að umsækjandi hafi náð átján ára aldri í stað sextán ára meiri hlutinn telur að átján ára aldur eigi að vera hið almenna viðmið í lögunum en í ljósi athugasemdanna leggur meiri hlutinn til að ráðherra geti í reglugerð kveðið á um undanþágu frá aldursskilyrði fyrstu málsgrein fyrir sextán og sautján ára börn með rökum sem fram koma í nefndarálitinu í þriðju málsgrein tuttugustu og níundu grein er þeim heilbrigðisstofnunum sem fengið hafa heimild ráðherra til að veita ósjúkratryggðum einstaklingum heilbrigðisþjónustu á einkaréttarlegum grundvelli samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu heimilað að taka hærra gjald fyrir þjónustuna en nemur kostnaði af veitingu hennar hér er um sambærilegt ákvæði að ræða og er í gildandi lögum og lýtur að heimild til sölu heilbrigðisþjónustu úr landi í þeim skilningi að þjónustan sé veitt útlendingum sem ekki eru sjúkratryggðir hér á landi á þetta við um sérhæfðar skurðaðgerðir eða meðferðir þannig að það skerði ekki lögbundna þjónustu stofnunarinnar við sjúkratryggða einstaklinga í þrítugasta og áttundu greinar frumvarpsins segir að séu samningar um heilbrigðisþjónustu ekki fyrir hendi sé í sérstökum tilfellum heimilt tímabundið að endurgreiða sjúkratryggðum útlagðan kostnað vegna heilbrigðisþjónustu á grundvelli gjaldskrár sem sjúkratryggingastofnunin gefur út þetta ákvæði er nýmæli en einungis gert ráð fyrir að ávallt verði gripið til slíks úrræðis tímabundið og ákvæðið heimilar ekki að komið sé á varanlegu endurgreiðslukerfi án þess að fyrir liggi samningar milli sjúkratryggingastofnunarinnar og viðsemjenda meginreglan er því enn sem fyrr að samningur milli sjúkratryggingastofnunarinnar og veitenda þjónustu þarf að liggja fyrir ef til þess á að koma að ríkið greiði hlutdeild í kostnaði við heilbrigðisþjónustu nefndin ræddi um fjórða kafla frumvarpsins sem fjallar um samninga um heilbrigðisþjónustu í þrítugasta og níundu grein er kveðið á um nýmæli en þar er gert ráð fyrir að sjúkratryggingastofnunin geri samninga við heilbrigðisstofnanir sveitarfélög sjálfseignarstofnanir fyrirtæki og einstaklinga um veitingu heilbrigðisþjónustu sem felur í sér að ekki er gert ráð fyrir að samið verði við fagfélög og stéttarfélög eins og tíðkast hefur í fertugustu greinar frumvarpsins eru ákvæði um samninga í heilbrigðisþjónustu og í tvær málsgreinar er tekið fram að við samningsgerð skuli tryggja jafnræði í aðgengi sjúkratryggðra að þeirri þjónustu meðal annars hvað varðar efnahag og búsetu enda er það í samræmi við markmið frumvarpsins eins og fram kemur í fyrstu grein í þriðju málsgrein fertugustu grein kemur fram að við val á viðsemjendum skuli hlutlæg og málefnaleg sjónarmið lögð til grundvallar mati á því við hvaða aðila skuli samið þar kemur jafnframt fram að við valið skuli tekið mið af stefnumörkun ráðherra samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu og öðrum lögum en einnig skal tekið mið af hæfni gæðum hagkvæmni kostnaði öryggi viðhaldi nauðsynlegrar þekkingar og jafnræði með þessum málefnalegu viðmiðunum sem lögð eru til grundvallar vali sjúkratryggingastofnunarinnar á samningsaðilum telur meiri hlutinn nauðsyn að höfð sé hliðsjón af markmiðum samkeppnislaga og að gætt sé jafnræðis með þeim sem sækjast eftir að gera samninga um tiltekna heilbrigðisþjónustu við heilbrigðisyfirvöld eða um greiðslu fyrir slíka þjónustu þannig telur meiri hlutinn að í samningum við sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn og aðra rekstraraðila annars vegar og hins vegar við stofnanir ríkisins verði gætt jafnræðis og óhlutdrægni þannig að rekstrar og samkeppnisstaða aðila sé tryggð þannig ítrekar meiri hlutinn þá skoðun heilbrigðis og trygginganefndar frá árinu tvö þúsund og eitt þegar sambærileg heimild til ráðherra um að grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að framfylgja stefnu um forgangsröðun aukna hagkvæmni og aukin gæði í heilbrigðisþjónustu var fyrst sett í lög um heilbrigðisþjónustu að hún kæmi ekki í veg fyrir beitingu samkeppnislaga í atvinnustarfsemi á sviði heilbrigðisþjónustu þessi atriði ásamt þeim meginreglum sem felast í samkeppnislögum setja ákvörðunum ráðherra og sjúkratryggingastofnunarinnar í þessum málaflokki þann ramma sem nauðsynlegur er meiri hlutinn telur ljóst að þegar ráðherra eða sjúkratryggingastofnun forgangsraða verkefnum innan opinbera heilbrigðiskerfisins eða ákveður að fela opinberum aðilum að sinna ákveðinni þjónustu með vísan til þeirra sjónarmiða sem greind eru sem lögmæt viðmið í fertugustu grein þá varðar það ekki samkeppnislög einkaaðilar geta þannig til dæmis ekki með vísan til samkeppnislaga krafist að fá tiltekna þjónustu boðna út ef úthýsing á þjónustunni gerði sjúkratryggingastofnuninni ókleift að tryggja opinberum heilbrigðisstofnunum fullnægjandi magn verkefna til að tryggja fullnægjandi viðhald þekkingar og fjölbreytni í verkefnum út frá öryggis og kennsluhlutverki stofnananna jafnvel þótt þeir geti boðið lægra verð á hinn bóginn skulu ráðherra og sjúkratryggingastofnun fara að samkeppnislögum þegar ákveðið hefur verið að leita verðtilboða frá veitendum heilbrigðisþjónustunnar

rjómafleyting í heilbrigðisþjónustu það er að aðilar utan hins opinbera kerfis geti ekki tínt út ábatasömustu þjónustuþættina ef það þýðir að hið opinbera þjónustukerfi missi hæfni til að beita þjónustu á hagkvæman og öruggan hátt og þegar upp er staðið geti heildarkostnaður orðið meiri þá vill meiri hlutinn leggja áherslu á að þegar samningar eru gerðir um tiltekna þjónustu verði þess gætt að samningar verði gerðir við fleiri en einn aðila til að gæta samkeppnis og öryggissjónarmiða svo að tryggja megi að þekking aðila sem veita sambærilega þjónustu viðhaldist og að þeir sem eru í samkeppni um að veita tiltekna þjónustu detti ekki af markaðnum sem leiði til ástands sem líkja má við fákeppni innan viðkomandi sviðs jafnframt leggur meiri hlutinn áherslu á að í samningum um veitingu heilbrigðisþjónustu hvort heldur um er að ræða opinbera aðila eða aðra skuli semja um að viðkomandi taki að sér menntunar og þjálfunarhlutverk sé þess nokkur kostur til að tryggja endurnýjun þekkingar innan viðkomandi sviðs meiri hlutinn vekur athygli á fertugasta og þriðju greinar frumvarpsins sem segir að um gjald sem sjúkratryggður greiði fyrir þjónustuna fari samkvæmt tuttugustu og níundu greinar og er veitendum þjónustu óheimilt að krefja hann um frekara gjald í samningi milli sjúkratryggingastofnunarinnar og viðsemjanda felist því heildarendurgjald fyrir þá þjónustu sem viðsemjandi stofnunarinnar tekur að sér að veita sjúkratryggðum veitanda þjónustunnar er þannig óheimilt að krefja sjúkratryggðan um annað eða hærra gjald en gert er ráð fyrir að hann greiði samkvæmt tuttugustu og níundu grein frumvarpsins því er að mati meiri hlutans óleyfilegt að kaupa sig fram fyrir aðra þegar kemur að heilbrigðisþjónustu og var þeirri spurningu velt upp í þessu samhengi við meðferð málsins innan nefndarinnar hvort sjúkratryggður einstaklingur ætti þess kost að afþakka kostnaðarþátttöku sjúkratryggingastofnunarinnar og komast þannig fram fyrir aðra sjúkratryggða einstaklinga í biðröð svo er ekki og verður heldur ekki í kjölfar þessarar löggjafar í núgildandi samningum milli tryggingastofnunar ríkisins og lækna er ákvæði sem felur meðal annars í sér að sjúkratryggðum einstaklingi er heimilt að óska skriflega eftir því að læknir taki hann til meðferðar án greiðsluþátttöku sjúklinga og skilyrði fyrir því eru tíndar fram í nefndarálitinu nefndin telur að með því sé algerlega girt fyrir að veitendur heilbrigðisþjónustu sem semja við sjúkratryggingastofnunina geti veitt sjúkratryggðum einstaklingi forgang á biðlista eða aðra ívilnun gegn því að hann borgi kostnað við aðgerð að fullu

því samstarfi skuli háttað má telja líklegt að þarfir þessara stofnana séu að talsverðum hluta sambærilegar og að þær geti nýtt sömu gagnalindir eða heilbrigðisskrár landlæknis eins og kveðið er á um í greininni jafnframt leggur meiri hlutinn áherslu á að í samningum við aðila verði gætt að faglegum kröfum þar með talin um mönnun og samsetningu mannafla virðulegi forseti meiri hlutinn leggur til að við fertugasta og sjöundu greinar sem fjallar um samninga á kaupum á vörum og þjónustu bætist ný málsgrein sem felur í sér þann skilning nefndarinnar að sjúkratryggingastofnuninni beri að leita bestu mögulegra kjara að teknu tilliti til gæða á þeim vörum og þjónustu sem hún greiðir eða tekur þátt í að greiða samkvæmt lögum þessum en sambærileg grein er í gildandi lögum um almannatryggingar fram komu fyrir nefndinni athugasemdir er tengjast réttindum þeirra sem njóta endurhæfingarlífeyris og að þeirra sé gætt í frumvarpinu meiri hlutinn leggur því áherslu á að þeir sem njóta endurhæfingarlífeyris halda sínum réttindum með þeim röksemdum sem fram koma í nefndarálitinu á fundum nefndarinnar var rætt um mikilvægi þess að flýtt verði vinnu við rafræna sjúkraskrá enda er hún grundvallargagn við greiningu á þörfum í heilbrigðisþjónustu meiri hlutinn fagnar því að frumvarp um sjúkraskrá hefur nú verið lagt fyrir alþingi og leggur áherslu á að nefndin fái það til umfjöllunar og afgreiðslu við fyrsta tækifæri meiri hlutinn leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu en í fertugustu og fimmtu grein frumvarpsins er fjallað um gæði og eftirlit sjúkratryggingastofnunar með starfsemi samningsaðila í annarri málsgrein fertugustu og fimmtu grein segir að stofnunin geti ákveðið að setja í samninga ákvæði sem ætlað er að stuðla að gæðum og árangri þjónustunnar meðal annars um gæðastjórnunarkerfi og vottun þeirra faggildingu árangursmælingar og upplýsinga og skýrslugjöf meiri hlutinn leggur til breytingu á þessu ákvæði sem felur í sér að kveðið verði skýrar á um þetta eftirlit það er að stofnunin skuli setja slík ákvæði í þessa samninga í stað heimildarákvæðis eins og nú er í frumvarpinu meiri hlutinn leggur einnig til þá breytingu á fertugasta og fimmtu grein að í stað þess að læknum sjúkratryggingastofnunar eða tannlæknum þegar það á við sé heimilt að leita upplýsinga hjá þeim sem notið hafa þjónustunnar vegna eftirlitshlutverks stofnunarinnar og skoða þann hluta sjúkraskrár sem nauðsynlegt er vegna eftirlits með samningum verði þessi heimild til handa læknum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum innan stofnunarinnar með því er til dæmis átt við að sjúkraþjálfarar hafi eftirlit með sjúkraþjálfurum og svo framvegis meiri hlutinn leggur auk þess til að við aðra málsl fertugasta og sjöttu grein bætist að framangreindum heilbrigðisstarfsmönnum sjúkratryggingastofnunar verði heimilt að skoða þann hluta sjúkraskrár sem nauðsynlegt er vegna eftirlits með samningum og reikningsgerð á hendur stofnuninni að auki þá leggur meiri hlutinn til breytingu á fertugasta og áttundu greinar sem fjallar um vanefndir og aðgerðir vegna vanefnda þannig að í stað orðsins áminning í öðrum tölulið greinarinnar komi orðið viðvörun loks leggur meiri hlutinn til lagfæringu á tilvísun í ákvæði fjórar til bráðabirgða en vísað er til þriðju málsgrein fertugustu og þriðju grein í stað fjórðu málsgrein fertugustu og þriðju grein í athugasemdum við tuttugustu greinar sem fjallar um nauðsynlegar tannlækningar aldraðra öryrkja og barna yngri en átján ára segir að með öryrkjum sé átt við þá sem metnir hafa

minnsta kosti sjötíu og fimm prósent örorku á fundum sínum ræddi nefndin um kostnaðargreiningu heilbrigðisþjónustunnar en fram kom að tilgangur frumvarpsins er meðal annars að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu og kostnaðargreina einstaka þætti heilbrigðisþjónustunnar ásamt því að taka upp blandaða fjármögnun á heilbrigðisstofnunum þar sem fjármagn fylgi sjúklingum þannig fái heilbrigðisstofnanir fjármagn í samræmi við þörf og fjölda verka meiri hlutinn telur að með því verði skapað svigrúm til fjölbreytilegri rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu meðal annars með útboðum og þjónustusamningum meiri hlutinn telur að með frumvarpinu sé unnt að stuðla að gæðum heilbrigðisþjónustunnar og hagkvæmum rekstri hennar ásamt því að ná hámarksgæðum eftir því sem frekast er unnt á hverjum tíma en jafnframt verði tryggt að allir hafi jafnan aðgang að henni óháð efnahag meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali guðjón a kristjánsson áheyrnarfulltrúi í nefndinni er samþykkur áliti þessu með fyrirvara undir nefndarálitið rita ásta möller ágúst ólafur ágústsson pétur h blöndal árni páll árnason ragnheiður ríkharðsdóttir og ellert b schram háttvirtir þingmenn að lokum við umfjöllun nefndarinnar eins og sagði hér í byrjun míns máls komu fjölmargar umsagnir og verður að segja að það sé samdóma

þeim aðilum sem standa fyrir heilbrigðisstofnunum að þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu hafi verið baráttumál og kappsmál

heilbrigðisþjónustuna fram á veginn virðulegi forseti það var tekið stórt skref á síðasta ári þegar nýju heilbrigðisþjónustulögin voru samþykkt en þau lög voru afrakstur nefndar sem í áttu sæti fulltrúar allra stjórnmálaflokka meðal annars þar var meðal annars það nýmæli að settur var sérstakur kafli um samninga um heilbrigðisþjónustu sem nú er færður í hið nýja frumvarp um sjúkratrygginga í þeim kafla er meðal annars kveðið á um samningsumboð ráðherra um heimildir hans til að skipa nefnd sem annast samningsgerð um heilbrigðisþjónustu fyrir hans hönd samkvæmt nánari ákvörðun hans jafnframt er þar kveðið á um að ráðherra sé heimilt að bjóða út rekstur heilbrigðisþjónustu og kaupa heilbrigðisþjónustu samkvæmt lögum þessum það frumvarp sem við nú fjöllum um er rökrétt framhald af þeim lögum sem samþykkt voru á síðasta vorþingi það er jafnframt í fullu samræmi við stefnu beggja stjórnarflokkanna að efla kaupandahlutverk heilbrigðisyfirvalda og ráðleggingar meðal annars o e c d og fjölmargra fræðimanna að nýta hugmyndir um aðskilnað kaupenda og veitenda í heilbrigðisþjónustu og um kostnaðargreiningu í heilbrigðisþjónustu til að fá betri nýtingu á fjármagni til þjónustunnar betri skilgreiningu á þeirri þjónustu sem veita á og bætt eftirlit með gæðum þjónustunnar virðulegi forseti heilbrigðisþjónusta snýst fyrst og fremst um að mæta heilbrigðisþörfum almennings íslensk heilbrigðisþjónusta er í dag í hæsta gæðaflokki það viljum við varðveita við viljum einnig búa vel að heilbrigðisþjónustunni og heilbrigðisstarfsfólki með góðri starfsaðstöðu og stuðla að frjóum og skapandi starfsanda þannig að okkar vel menntuðu heilbrigðisstéttir geti nýtt sína þekkingu og hæfni til fullnustu í þágu skjólstæðinga sinna